Directiva din 2006 privind bateriile a urmărit interzicerea folosirii cadmiului, permițând doar o serie de excepții, din cauza riscurilor pentru mediu, dar și pentru că acesta a fost asociat cu riscul unor boli grave, precum cancerul și afecțiunile cardio vasculare. În mod similar, folosirea mercurului este restricționată prin legislația europeană, fiind clasificată ca risc profesional cu efecte fiziologice și psihologice cunoscute. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a proteja atât mediul, cât și sănătatea publică, dar preocupările legate de sănătate, siguranță și mediu intră adesea în conflict cu necesitățile industriei și chiar cu nevoile individuale ale cetățenilor în privința bunurilor și serviciilor.

Reglementările actuale au dus la reducerea prezenței acestor substanțe toxice în produsele folosite în gospodărie, diminuând astfel efectele nocive asupra mediului și, implicit, expunerea noastră la aceste substanțe. Au fost încurajate în același timp tehnologiile alternative și inovatoare, ca și produsele prietenoase pentru mediu. Acest nou acord între instituții arată succesul acestor soluții, care înseamnă reducerea poluării și a riscurilor la adresa sănătății. Salut în mod special acceptarea de către Consiliu a propunerii Parlamentului legate de designul produselor electrocasnice, care încurajează schimbarea facilă a bateriilor. În prezent, prea multe piese, dar chiar și aparate întregi sunt aruncate cu prea multă ușurință.